Hvala, predsedujoči. Zdaj, ključno vprašanje pri tej temi je zagotovo, zakaj človeku, ki ima na primer petsto petdeset ali pa petsto evrov pokojnine, ki je, to vsi priznavamo, pokojnina, torej pravica iz dela, zakaj ne ne dovoliti, da bi še naprej opravljal svoje delo, ki ga je lahko prej opravljal štirideset let tudi kot samostojni podjetnik. Ali pa obrnjeno vprašanje, ne, zakaj torej temu človeku, ki je opravljal to delo, zakaj njemu vzeti zaradi tega osemdeset odstotkov pokojnine. In ko ste že nekateri se prelevili v svojih stališčih v ustavno sodišče, da govorimo mi prepričljivo, kaj je ustavno sporno, in da bi ta del Nove Slovenije zakona bil ustavno sporen, zato imamo mi ustavno sodišče, da to govori. Po mojem mnenju je tudi ustavno sporno to, da vrat na nos neka zakonodaja posamezniku vzame pravico do pokojnine, čeprav je opravljal svoje delo štirideset let, in je to pravica. Vsi govorimo o pravici. Torej pridobljene pravice smo vzeli v višini osemdeset odstotkov. In to ni prav. Ampak, če smo že tukaj pa gremo še do enih številk, še prej pa državnemu sekretarju ena stvar, ko je govoril, da bo težko enačiti in težko bo narediti stvari, a ne, kajti nekdo plačuje tristo petdeset evrov minimalne prispevke na primer, ne, potem pa prejema penzijo v višini pač petsto evrov, primer, ne, in da ta razlika bo nastala. Glejte, saj enako je za zaposlene. Prispevne stopnje na tem nivoju so iste, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, ali pa mi zaposleni, zaposlene osebe pri delodajalcu. Delodajalec za nas plačuje enako stopnjo. In če mislite v to smer iti, potem boste pa res trčili v en tak betonski zid, da boste to naredili čez deset let šele, ko boste rešili ta sistem na tak način, kot govorimo. Ampak, kaj so plusi z našim predlogom? Plusi z našim predlogom so: več v samo blagajno dobimo. In drugič, poveča se tudi potrošnja. Zakaj več v blagajno? Zaradi tega, ker tej potem upokojenci, ne, bi plačevali seveda tudi prispevke. Kaj pa je sedaj, kaj se nam je zgodilo? Posamezniki, ki so imeli espeje so vzeli seveda polno pokojnino, espeje zaprli in te espeje prepisali na svoje otroke, sorodnike in tako dalje, ter sami na črno enak opravljajo delo še naprej. To se dogaja. In nekje je obrtna zbornica, ko smo imeli to predstavitev v prejšnjem mandatu, je obrtna zbornica prišla z določeno številko, koliko espejev je zaradi tega zakona tudi zaprlo svoje svoje podjetje. No, pa poglejmo malce plus minus. No, sedaj, če ima posameznik petsto petdeset evrov pokojnine, pomeni za državo minus petsto petdeset evrov, kajti se je odločil, da bo zaprl podjetje. Po našem predlogu, sicer bi še vedno bilo naprej minus petsto petdeset evrov, ampak plačeval bi na primer tristo petdeset evrov prispevkov. S tem se zagotovo poveča potrošnja, bi imel bi več denarja in tudi z državno blagajno bi ostalo več denarja. In jaz resnično ne razumem, zakaj ne sprejeti tega predloga, četudi ne ureja vsega segmenta, celotne problematike, da tudi navadni zaposleni, recimo v javni upravi, ne bi morali več dela se pravi, da ga ne morejo opravljati, ko grejo v penzijo. Zakaj kljub temu sprejeti naš predlog? Zaradi tega, ker tukaj je dodana vrednost. Tukaj so ljudje, ki lahko tudi zaposlujejo sebe, kot pa pri navadnih zaposlenih na primer tudi, ko govorimo o javni upravi zaposlenih ljudi. Jaz resnično upam, da bomo spoštovali to, kar je zapisano v beli knjigi, da bo LMŠ spoštoval to, ker ima zapisano na spletni strani na primer, in sicer: "Glavni razlog za premišljeno fleksibilnost trga dela vseh potencialov v Sloveniji, je tudi delovno sposobnih upokojencev, da bomo lahko ohranili gospodarski razvoj in socialno državo. In da bomo prišli do teh sprememb, da preprečimo krivice, ki se dogajajo upokojencem zaradi tega, ker so upravičeni do polne pokojnine." Vsi. Ne pa da tisti, ki želijo ustvarjati in želijo delati še naprej, pač te pravice nimajo oziroma je ta pravica odvzeta. In drugič, že bomo spodbujali ljudi, da delajo. Resnično, da jih bomo spodbujali, da da delajo. Jaz si želim pa čim več upokojencev, ki jih vidiš, da so zdravi, da imamo res tako dobro zdravstvo, da imajo energijo, da lahko dodajajo še več tej družbi še naprej. Enostavno. Hvala bogu, da imamo take ljudi, ki ne rečejo pri izpolnitvi pogojev za penzijo, zdaj pa gremo na kavč, ali pa samo po parkih se bomo sprehajali, ampak jih skrbi tudi za to državo, jih skrbi za svoje otroke, za prispevke, za vse za podjetje in vrat na nos ne zaprejo podjetja, ampak želijo še naprej ustvarjati. Več takega rabimo. Več pozitivnega poslovnega okolja. In v dobri veri, gospe in gospodje, je ta zakon narejen, tudi v preteklosti vsi zakoni, to je bilo prej očitano, ki jih predlaga Nova Slovenija, so narejeni v dobri veri. Ampak zakaj tokrat v dobri veri pričakujemo podporo koalicije, še enkrat poudarjam, ker je bila tudi ta stvar nekje, nekoč, usklajena in že zapisana nekje julija pa avgusta meseca. Tako da, če boste, to zakonodajo zavrnili, ne bo na slabšem Nova Slovenija, ne bo na slabšem državni zbor, na slabšem bojo pa zlasti upokojenci in na slabšem bojo ta podjetja.